Monsieur le Président, en 2005, la suppression des quotas textiles a ouvert en grand les portes de l'Union à tous les dumpings. Cela a été catastrophique pour l'emploi, pour l'écologie et, malgré les apparences, c'est catastrophique à long terme pour la santé du consommateur. Il est bien temps de mettre en place des mesures visant à protéger et à développer l'emploi, à promouvoir le savoir faire des salariés du textile et la santé des consommateurs. Même si nous aurions souhaité aller plus loin, nous approuvons les propositions qui nous sont faites concernant le marquage d'origine, l'étude des substances dangereuses, les indications obligatoires de la composition en fibres des textiles. Reste qu'il faut se donner les moyens de la mise en œuvre de cette protection et de cette information dans tous les États membres et agir contre les contrevenants. Oui, il faut se donner les moyens de lutter contre la contrefaçon, par exemple aux frontières de l'Union, mais aussi au cœur même du marché intérieur.

Force est de constater que, malheureusement, on met plus de moyens à traquer les Tunisiens à la frontière franco italienne qu'à lutter contre la vente de contrefaçons.